Recolta sub necesități, determinată de secetă, a condus la o penurie alarmantă de grâu și de porumb, care s a reflectat în creșterea abruptă a prețurilor la alimente.

De asemenea, peste tot în Uniunea Europeană, crescătorii sunt îngrijorați că nu vor avea cu ce să își hrănească animalele, ceea ce se va reflecta în noi scumpiri. Recent, Ucraina și a exprimat intenția de a suspenda exporturile sale de grâu începând cu data de 15 noiembrie, ceea ce a determinat creșterea imediată a prețului grâului la Bursa de la Chicago.

Aceste tensiuni nu sunt inutile, ele reflectă o stare de fapt, o recoltă proastă, dublată de creșterea prețului petrolului.

Prețurile alimentelor vor atinge în primul trimestru al anului viitor cel mai mare nivel din istorie și vor continua să crească, alimentând inflația agroalimentară.

De câte ori este întrebată despre o astfel de strategie, Comisia răspunde că avem nevoie de măsuri structurale.